herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sextán sem er fyrsta mál þessa hundrað fertugasta og fimmta þings þriðja árið í röð er fjárlagafrumvarpið lagt fram með afgangi frumvarpið gerir að þessu sinni ráð fyrir fimmtán komma þriggja milljarða afgangi

það jafngildir núll komma sjö prósent af vergri landsframleiðslu við gerum ráð fyrir sjötíu og þriggja milljarða afgangi af frumjöfnuði árinu sem jafngildir þrjú komma eitt prósent af landsframleiðslu en það er meira en í flestum nágrannalöndum um þessar mundir áfram er byggt á þeim góða grunni sem lagður hefur verið með hallalausum ríkisrekstri í tvö ár og útlit er fyrir stöðugan bata í afkomu ríkissjóðs á komandi árum í því sambandi er rétt að taka fram að horfur eru á betri útkomu á þessu fjárlagaári en stefnt var að með setningu fjárlaga tvö þúsund og fimmtán þar sem nú er gert ráð fyrir að afgangurinn verði rúmur tuttugu og einn milljarður í stað þrjátíu og fimm milljarðar á fjárlögum munar þar mest um hagfelldar einskiptistekjufærslur á yfirstandandi ári einkum arðgreiðslur frá fjármálafyrirtækjum en einnig stefnir í minni halla á vaxtajöfnuði

fyrir árið tvö þúsund og sextán eru samfara batnandi afkomu að skuldahlutföll ríkissjóðs lækka tekjuskattur einstaklinga lækkar og tollar verða afnumdir í áföngum framlög til húsnæðismála verða aukin elli og örorkulífeyrir hækkar verulega velferðarkerfið er styrkt frekar og framlög til nýsköpunar og þróunar eru aukin svo um munar en ef það er eitthvað eitt umfram annað sem fjárlagafrumvarp ársins tvö þúsund og sextán gefur fyrirheit um og vert er að gefa sérstakan gaum er það sú staðreynd að við stöndum á vatnaskilum í stöðu ríkisfjármálanna og nú er gott færi til að umbylta skuldastöðu ríkissjóðs og færa hana til betri vegar takist vel til með framkvæmd áætlunar um afnám fjármagnshafta samfara batnandi afkomu ríkissjóðs og lækkandi vaxtabyrði eru framtíðarhorfur íslenskra efnahagsmála verulega jákvæðar og leiðin til aukinnar velsældar þjóðarinnar tryggilega vörðuð sex prósent kaupmáttaraukning frá júlí tvö þúsund og fjórtán til júlí tvö þúsund og fimmtán samfara lágri verðbólgu lækkandi skuldastöðu heimila minnkandi atvinnuleysi og myndarlegum hagvexti sýnir svo ekki verður um villst að verulegur lífskjarabati hefur náðst að undanförnu með stöðugleika í efnahagsmálum en það eru vissar blikur á lofti þar sem verðbólguvæntingar hafa aukist ekki síst vegna mikilla launahækkana í þeim kjarasamningum sem þegar hafa verið gerðir og enn ríkir nokkur óvissa um hve mikil áhrif þeir samningar munu hafa á eftirspurn og þenslu þar spilar líka inn í að töluverður órói hefur verið á heimsmörkuðum nú síðustu vikur og ekki ljóst á þessari stundi hver framvinda

missira spilar að viðskiptakjör íslands hafa batnað með lækkandi olíuverði við vitum ekki hversu lengi sú staða mun þróast með jákvæðum hætti fyrir okkur íslendinga það er gott að hafa í huga herra forseti að við fáum ábendingar reglulega frá þeim sem fylgjast með þróun mála á íslandi nú síðast frá framkvæmdastjóra o e c d angel gurría en hann hafði það að segja um stöðu íslands um þessar mundir

við íslendingar ættum ekki að vera of uppteknir af þróun og framvindu efnahagsmála í hinum stóra heimi hvorki í bandaríkjunum né kína við gætum lítil áhrif haft hvað sem umræðan yrði djúp um þau mál á þróun verðmyndunar á heimsmarkaði með olíu svo dæmi sé tekið en þeim mun meiri kröftum ættum við að beina að því sem við getum raunverulega haft áhrif á það er auðvitað víða þó að málin séu að snúast með okkur um þessar mundir sem við getum gert töluvert betur á næstu árum það er mikilvægt að við berum gæfu til að sýna ábyrgð og stillingu á viðkvæmu uppvaxtar og hagvaxtarskeiði við þurfum að taka höndum saman og tryggja eins vel og við getum að við höldum þeim ávinningi sem þegar hefur náðst á grundvelli stöðugleikans að undanförnu

við skulum ávallt hafa það hugfast að því verkefni að tryggja sjálfbæran hagvöxt efla framleiðnivöxt og festa betur árangur í sessi í ríkisfjármálum verður aldrei lokið í eitt skipti fyrir öll það er viðvarandi verkefni vaxtagjöld sem ríkið greiðir vegna gríðarlega mikilla skulda eru þriðji stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs um þessar mundir að óbreyttri skuldastöðu en heildarskuldir ríkissjóðs námu nærri fimmtán hundruð milljörðum króna í ársloka tvö þúsund og fjórtán þarf að greiða um sjötíu milljarða árlega í vexti þeim peningum er svo sannarlega betur varið í uppbyggingu velferðarþjónustunnar styrkingu innviða samfélagsins og til að draga úr sköttum og öðrum álögum á einstaklinga og fyrirtæki í landinu til viðbótar við allt of háa skuldastöðu ríkisins höfum við ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs þær standa í um fjögur hundruð þrjátíu og fimm milljörðum króna um síðustu áramót mælt fyrirséð er að allir fjármunir b deildar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga verði uppurnir að óbreyttu eftir fimmtán ár og falla þá greiðslur til sjóðfélaga að fjárhæð tuttugu og átta milljörðum á ári beint á ríkissjóð það eru tuttugu og átta milljarðar á ári verði ekkert að gert

vandinn sem við blasir í þessum efnum er því umtalsverður sem betur fer gefa jákvæðar horfur í ríkisfjármálum fyrirheit um að hægt verði að taka á vandamálinu og leysa það að stórum hluta fresta því inn í lengri framtíð að þessar skuldbindingar lendi á ríkissjóði eða koma í veg fyrir það með öllu í forsendum fjárlagafrumvarpsins er stigið skref í þessa átt skuldabréf að fjárhæð hundrað fjörutíu og fimm milljarðar sem ríkissjóður gaf út til endurfjármögnunar á seðlabanka íslands verður greitt upp að fullu næsta vor við munum lækka stöðu þessa bréfs á síðari hluta þessa árs fram til áramóta en í síðasta lagi um mitt næsta ár ætlum við að hafa gert það upp að fullu að öðru leyti er erfitt á þessari stundu að segja til um það með nokkurri nákvæmni hvaða áhrif afnám fjármagnshaftanna mun hafa á stöðu ríkissjóðs og skuldastöðu hans það er ljóst af þeim fjárhæðum sem fram hafa komið í umræðu um haftaafnámsáætlunina um lögin um stöðugleikaskattinn að það geta opnast möguleikar á að ganga talsvert lengra í því að lækka skuldir eða greiða inn á þegar útgefnar skuldbindingar ríkissjóðs nokkuð umfram það sem gert er ráð fyrir í þessu fjárlagafrumvarpi við skulum ekki gera ráð fyrir því þannig að það gerist allt í einu vetfangi að það komi allt til framkvæmdar og okkur til góða strax á næsta ári eða gera ráð fyrir því að það verði eitthvað langt umfram það sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi

árinu eða svo hér hef ég sem sagt nefnt skuldabréfið sem gefið var út til endurfjármögnunar á efnahag seðlabankans

betri afkoma sala á ríkiseignum sem féllu í fang ríkisins við fall fjármálakerfisins haustið tvö þúsund og átta þetta skiptir máli til að greiða upp skuldir í því sambandi höfum það hugfast vegna þess að gjarnan er umræðan um fjárlagafrumvarpið ekki hvað síst um velferðarmálin og getu okkar til að gera betur á því sviði að árangur í þessum málum er forsenda þess að við náum alvöruviðspyrnu til að mæta betur væntingum landsmanna í velferðarmálum að ná að stefna að vaxtajöfnuði í ríkisfjármálum sem allra fyrst og stefna að því að vera laus undan skuldafjallinu helst þannig að við verðum ekki með

það er að minnsta kosti ljóst að með markvissum ráðstöfunum á efnahagsreikningi ríkissjóðs og áframhaldandi ábyrgð í ríkisfjármálum er það alls ekki of metnaðarfullt markmið að ná því á næstu tíu árum virðulegur forseti ríkisstjórnin lagði í fyrsta sinn fyrir alþingi þann fyrsta apríl síðastliðinn þingsályktunartillögu um ríkisfjármálaáætlun til næstu fjögurra ára og var hún síðar samþykkt á því þingi með þessari voráætlun voru sett fram meginmarkmið ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum helstu forsendur og stefnumið fyrir þróun afkomu tekna útgjalda og skulda við settum fram ramma um heildarútgjöld ríkissjóðs með hagrænni skiptingu í rekstur fjármagnskostnað tilfærslur og viðhald og stofnkostnað og þetta var allt lagt til grundvallar í fjárlagagerðinni sem þá var nokkuð á veg komin en kláraðist á mánuðum þar á eftir þessi áætlun fól í sér stefnumörkun um hægfara en stöðugan bata í afkomu ríkissjóðs þannig að rekstrarafgangur verði kominn í að minnsta kosti eitt prósent af vergri landsframleiðslu árið tvö þúsund og átján stefnumið og markmið áætlunarinnar eru í öllum aðalatriðum óbreytt frá voráætluninni í endurmetinni ríkisfjármálaáætlun sem fylgir fjárlagafrumvarpinu þetta gildir þótt efnahagsforsendur hafi þróast nokkuð á annan veg en þá var gert ráð fyrir og þannig hefur það leitt til veltubreytinga í nokkrum þáttum áætlunarinnar þetta breytir ekki hinu að þessi stefnumið standa og við erum að fylgja sömu markmiðum og við kynntum í þessari

samhliða því að bæði frumtekjur og frumgjöld fara nokkuð lækkandi í hlutfalli við verga landsframleiðslu

þótt hann verði heldur hægari en spár um hagvöxt á tímabilinu þetta dregur það fram hversu mikið við eigum undir því að hagvöxturinn haldi áfram það skiptir máli fyrir skuldaþróunina það skiptir miklu máli fyrir afkomuna og það skiptir miklu máli fyrir árangur í þeim málum sem ég hef hér verið að fara yfir getu okkar til að létta af okkur vaxtabyrðinni ég vek athygli á því að í ríkisfjármálaáætluninni myndast um það bil tuttugu milljarða sérstakur afgangur af afkomunni á árinu tvö þúsund og sautján vegna flýtingar á útgjöldum við niðurfærslu á húsnæðisskuldum fram til ársins tvö þúsund og fjórtán það er við áður gerðum ráð fyrir því að á árinu tvö þúsund og sautján kæmi síðasti hluti skuldaleiðréttingarinnar til framkvæmda við færðum þann hluta til ársins tvö þúsund og fjórtán með sérstakri ákvörðun á síðasta ári og við þetta batna horfur á árinu tvö þúsund og sautján nokkuð í okkar langtímaáætlunum á sama tíma höfðum við í okkar áætlunum gert ráð fyrir því að sú sérstaka hækkun sem gerð var á bankaskattinum mundi halda áfram og þetta myndar viðbótarafgang á árinu tvö þúsund og sautján við höldum þessu til haga í umfjöllun um áætlunina þannig að menn geta gert sér grein fyrir því hvernig þessi flýting hefur áhrif að þessu leytinu til það er alveg sjálfsagt og eðlilegt að halda þessu til haga þegar horft er fram í tímann heildartekjur ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og sextán eru áætlaðar sex hundruð níutíu og sex komma þrír milljarðar og aukast um sextán komma tvo milljarða frá áætlaðri útkomu þessa árs en sem hlutfall af landsframleiðslu dragast tekjurnar lítillega saman það er úr þrjátíu og einu komma fjórum prósentum í tuttugu og níu komma níu prósent heildargjöld eru áætluð sex hundruð áttatíu og einn milljarður og hækka um tuttugu og tvo milljarða frá áætlaðri útkomu þessa árs en sé miðað við upphaflega áætlun fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimmtán eru hækkanir á heildarútgjöldum nokkuð meiri eða þrjátíu komma níu milljarðar meðal nýrra framlaga í frumvarpinu eru framlög til húsnæðismála sem nema samtals tvö komma sex milljörðum króna til samræmis við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál í maí síðastliðnum sem var hluti af aðgerðum til að greiða fyrir gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði og að sjálfsögðu til að fylgja eftir þeirri stefnu sem boðuð hefur verið í húsnæðismálum af ríkisstjórninni hér ber að hafa í huga að miklu máli skiptir að heildaraðgerðir hins opinbera stuðli fyrst og fremst að auknu framboði húsnæðis og lækkun á byggingarkostnaði við þær aðstæður sem nú eru uppi þannig að stöðugleiki og eðlilegt jafnvægi náist að nýju á fasteignamarkaði einnig ber þar að líta til þess að koma þarf á sjálfbæru fjármögnunarumhverfi á húsnæðismarkaði sem auðveldi ungu fólki kaup á fyrstu eign og við þurfum að hverfa frá stuðningi sem leiði til ósjálfbærrar skuldasöfnunar heimilanna ég tel að við höfum dæmi um það í fortíðinni að við höfum haft eftir atvikum of ríka hvata ég er ekki síst að vísa þar til vaxtabótakerfisins sem getur haft þá eiginlega sérstaklega samfara því að opnað er fyrir mjög háa skuldsetningu í hlutfalli við virði eigna ég horfi til þess sérstaklega að við ræðum um það að festa varanlega í sessi séreignarsparnaðarleiðina sem svo hefur verið nefnd nú eru um þrjátíu og fimm þúsund einstaklingar frá júní á þessu ári að telja að nýta sér þá leið til að lækka greiðslubyrði

vilji menn nýta þann sparnað sem þar hefur safnast fyrir og taka hann út með skattfrjálsum hætti ber mönnum að ráðstafa því inn á húsnæðisskuldir fjárhæðin sem búið er að ráðstafa af séreignarsparnaði til greiðslu lána og útgreiðslna vegna kaupa er um ellefu milljarðar í dag að gefnum ákveðnum forsendum er hið opinbera að veita með þessari aðgerð hátt í hálfan milljarð á mánuði í skattfrádrátt til að auðvelda einstaklingum að lækka greiðslubyrði lána sinna og með hvata til sparnaðar til húsnæðiskaupa þá er ótalið það sem enn á eftir að koma í ljós hvað tekið verður út af þeim sparnaði sem þegar er að safnast upp og hefur safnast upp á meðan þessar aðgerðir hafa verið í gildi en getur gengið til kaupa á nýju húsnæði á næstu árum þetta tel ég að hafi verulega þýðingu og verði að taka með í umræðu um aðgerðir sem ríkisstjórnin stendur fyrir til að bæta stöðu fólks á húsnæðismarkaði við veitum í hverjum mánuði um hálfan milljarð í skattfrádrátt í þessu skyni

fyrir árin tvö þúsund og fjórtán til sextán og til samræmis við áður gefin fyrirheit í þessum efnum eru framlög til vísinda og rannsókna aukin um tvo milljarða fyrir árið tvö þúsund og sextán til viðbótar við þær átta hundruð milljónir króna sem komu fram í fjárlögum yfirstandandi árs þessi framlög dreifast að mestu til rannsóknasjóðs og tækniþróunarsjóðs en hundrað milljónir af þessari fjárhæð renna til innviðasjóðs ég tel að þetta sé mikið framfaraskref ákvörðun um að styrkja þessa sjóði um tvo komma átta milljarða á ári til viðbótar við það sem áður var er mjög stórt skref í að efla vísindi tækniþróun nýsköpun á íslandi við veitum einum komma sex milljarði til heilbrigðismála sérstaklega umfram það sem áður hefur verið gert þar fara samtals um hálfur milljarður til styrkingar á rekstri landspítalans það rennur einnig til sjúkrahússins á akureyri og annarra heilbrigðisstofnana

rennur til styrkingar á rekstri heilsugæslunnar við höfum lengi rætt um það á alþingi að það þyrfti að styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu og hér eru stigin markviss skref í því efni það fara um þrjú hundruð milljónir til framkvæmdaáætlunar um byggingu nýrra hjúkrunarheimila það er viðbót og er í framhaldi af því sem þegar hefur verið gert í því efni í heilbrigðismálunum eru líka stigin skref í þessu fjárlagafrumvarpi til að efla heimahjúkrun en þessu til viðbótar sem ég hef hér rakið vil ég minnast á það að í frumvarpinu eru veitt aukin framlög vegna fullnaðarhönnunar á meðferðarkjarna á lóð landspítalans við hringbraut og til byggingar á sjúkrahóteli á næsta ári þá eru framlög til fræðslumála aukin um hálfan milljarð en þar af fer ríflega þriðjungur til verkefnis um eflingu læsis einnig er gert ráð fyrir fimm hundruð milljóna framlagi til stofnunar á nýju embætti héraðssaksóknara virðulegur forseti ég vek athygli á því hér að áætlaðar launa og verðlagshækkanir fjárlagafrumvarpsins eru hærri að nafnvirði en nokkru sinni áður um tuttugu og níu milljarðar króna þar af eru um átta komma sex milljarða króna áhrif á ársgrundvelli af kjarasamningunum sem gerðir voru tvö þúsund og fjórtán og í byrjun sumars tvö þúsund og fimmtán ásamt spá um hækkanir þeirra sem enn þá er ósamið við þessu til viðbótar eru launa og verðlagshækkanir á næsta ári áætlaðar um tuttugu milljarðar þar af nemur hækkun atvinnuleysisbóta og bóta almannatrygginga um níu komma fjögur prósent samtals verða það þá níu komma átta milljarðar áætlað er að útgjöld til almannatrygginga verði í heild níutíu og níu milljarðar á árinu tvö þúsund og sextán verði það niðurstaðan hafa þau þá aukist um tvö hundruð tuttugu og fimm milljarða frá árinu tvö þúsund og þrettán eða sem svarar til tuttugu og níu prósent að nafnvirði útgjaldaaukningin frá tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund og sextán er að raunvirði hins vegar fimmtán komma sjö milljarðar ef horft er til vísitölu neysluverðs sem svarar til nítján prósent aukningar þannig er ljóst að kaupmáttur bótanna hefur aukist og það er tryggt með þessu frumvarpi ekki síst þegar horft er til spár um verðlagsþróun að kaupmáttur bóta mun halda áfram að þróast með jákvæðum hætti á næsta ári herra forseti margvíslegar skattbreytingar setja svip sinn á áætlanir um skatttekjur næsta árs meðal annars í þá átt að einfalda skattkerfið gera það skilvirkara og draga úr skattbyrði í tengslum við gerð kjarasamninga á vormánuðum ákvað ríkisstjórnin að beita sér fyrir breytingum á tekjuskatti einstaklinga sem mundi leiða til hækkunar á ráðstöfunartekjum allra launþega en þó sérstaklega millitekjuhópanna það kom í framhaldi af því að á vinnumarkaði var samið sérstaklega um hækkun á lægri launastiganum í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið tvö þúsund og sextán eru þessar breytingarnar á tekjuskatti einstaklinga kynntar og þær fela í sér lækkun á skattprósentu fyrsta og annars þreps og fækkun skattþrepa úr þremur í tvö í tveimur áföngum til ársins tvö þúsund og sautján ásamt breytingum á tekjuviðmiðum þessar fyrirhugaðar ráðstafanir falla vel að markmiði ríkisstjórnarinnar um lækkun skatta og einföldun skattkerfisins og koma í rökréttu og beinu framhaldi af fyrri aðgerðum í þessum efnum sem þessar áætlanir koma fram í skrefum eins og áður hefur komið fram og ég tel að það fari vel saman við ástand í efnahagsmálum heilt yfir skilvirkni kerfisins eykst og dregið er úr þeim óþægindum að einstaklingar þurfi að búa við leiðréttingar á álagningu eftir á með því að lækka viðmiðunarfjárhæð efra þrepsins og halda álagi á milli þrepanna því sem næst óbreyttu er dregið úr áhrifum skattalækkana á hátekjuhópa með því að hrinda þessum breytingum í framkvæmd á tveimur árum er eins og áður segir dregið úr þensluáhrifum aðgerðanna yfir lengra tímabil þá er jafnframt í frumvarpinu að finna áætlun um að tollar á fatnað og skó verði lagðir af við næstu áramót og aðrir tollar en á matvæli verði síðan afnumdir fyrsta janúar tvö þúsund og sautján tollar leggjast á tiltekin matvæli alls ekki öll matvæli eftir breytingarnar munu þeir tollar standa undir um núll komma þrjú prósent af tekjum ríkisins tollar á þær vörur sem við innheimtum tolla af í dag skila um það bil eitt prósent af heildartekjum ríkisins það er almennt lagður fimmtán prósent tollur á fatnað við innflutning til landsins aðrar vörur bera að jafnaði toll á bilinu sjötíu og fimm prósent til fimmtán prósent svo eins og við vitum leggst virðisaukaskattur ofan á innflutningsverðið þannig að þetta hefur líka áhrif hvað virðisaukaskattstekjurnar snertir niðurfelling tolla af framangreindum vörum mun hafa umtalsverð áhrif á smásöluverð í landinu en heildaráhrif á vísitölu neysluverðs eru talin geta

niðurfelling tolla er allra hagur aðgerð sem eykur ráðstöfunartekjur heimila og stuðlar að samkeppnishæfari verslun á íslandi enda er um að ræða fjögurra komma fjögurra milljarða króna beina lækkun á álagningu ríkisins á innfluttar vörur þetta eru neysluskattar alveg eins og almennu vörugjöldin sem við höfum nú fellt niður sem var tímabært að losa sig undan losa allan íslenskan almenning og verslun undan innflutningstollar bitna nefnilega fyrst og fremst á neytendum þegar tollur er lagður á innflutta vöru hækkar verðið sem íslenskir neytendur þurfa að greiða fyrir vöruna og skilvirkni á innlendum samkeppnismarkaði dregst saman þannig hafa tollar almennt hamlandi áhrif á viðskipti á alþjóðavísu og að sama skapi eru innflutningstakmarkanir í viðskiptalöndum íslands til þess fallnar að draga úr möguleikum íslenskra útflytjenda og frumkvöðla á að hagnast á vinnu sinni og hugviti það er því hagur íslands sem og annarra landa að dregið sé sem mest hvort heldur er einhliða eða tvíhliða úr innflutningstakmörkunum á alþjóðavísu samhliða þessu breytingum verður unnið að ýmsum kerfisbreytingum til að mynda í skattumhverfi fyrirtækja og áhersluverkefnum meðal annars til að skapa hvata til betri skilyrða fyrir nýsköpunarfyrirtæki og hvata fyrir erlenda sérfræðinga til að koma til íslands og vinna hér á landi fyrir þá sem sækjast eftir kröftum þeirra þetta eru verkefni sem við munum áfram vinna að en ég ætla hér að nefna og halda til haga áður lögfestum breytingum sem hafa áhrif á tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins hér undir lok ræðu minnar og nefni þar fyrst orkuskatt sem fellur brott hann hefur runnið sitt skeið í árslok tvö þúsund og fimmtán eftir alls sex ára gildistíma þetta eru rúmir tveir milljarðar sem þá munu falla niður á tekjuhliðinni tryggingagjaldið við lögfestum þrjú ár fram í tímann breytingar á tryggingagjaldi þetta er þriðja og síðasta skrefið af lækkunarferlinu og tryggingagjald lækkar þess vegna um næstu áramót um núll komma fjórtán prósentustig en lækkunin er þá í heild orðin núll komma þrjátíu og fjögur prósentustig um tryggingagjaldið vil ég segja að það var sérstaklega rætt við aðila vinnumarkaðarins um tryggingagjaldið í vor við gerðum frekar ráð fyrir að leggja áherslu á tryggingagjald í þessu fjárlagafrumvarpi en tekjuskatt en þannig þróuðust mál að það var minni áhersla lögð á lækkun tryggingagjalds af hálfu atvinnurekenda og það féll betur saman að gerð þeirra kjarasamninga eins og þeir þróuðust sem gerðir voru í vor að leggja áherslu á tekjuskattinn það var reyndar líka mjög í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar og þess vegna má segja að í þessu frumvarpi sé áherslan á tollana og tekjuskatt einstaklinga eilítið á kostnað frekari aðgerða til lækkunar á tryggingagjaldinu það tel ég að eigi áfram engu að síður að vera forgangsverkefni stjórnvalda að ryðja brautina fyrir frekari lækkun tryggingagjalds virðisaukaskatturinn breikkar ýmsar ferðaþjónustugreinar koma inn í virðisaukaskattskerfið næsta janúar eins og fólksflutningar ýmiss konar ferðaskrifstofur heilsulindir og önnur slík starfsemi virðulegur forseti ég hef hér í stórum dráttum farið yfir megininntak fjárlagafrumvarpsins frumvarps sem mun styðja við stöðugan og sjálfbæran ríkisrekstur með ábyrgri fjármálastjórn ásamt hagfelldum ytri skilyrðum í hagkerfinu er fram undan gott jafnvægi í ríkisbúskapnum og tímabil niðurgreiðslu ríkisskulda að raunvirði er fram undan það er grundvallaratriði í langtímaáætlun ríkisfjármálanna þannig er lagður góður grunnur að ábyrgri stjórn efnahagsmála á íslandi sem skilar íslensku samfélagi miklum ábata til framtíðar litið batnandi afkoma lægri skuldir léttari vaxtabyrði þetta skapar ríkissjóði tækifæri til að takast á við þessi mörgu aðkallandi þjóðfélagsverkefni sem við ræðum reglulega hér í þingsal ýmsar aðrar skuldbindingar skipta hér líka miklu máli ég mælist til þess að málið gangi til háttvirtrar fjárlaganefndar að lokinni þessari umræðu